Signora Presidente, onorevoli deputati, per quanto riguarda le sollecitazioni relative al quadro finanziario pluriennale, sappiamo che vi è la possibilità nel medio periodo di una sua rivisitazione alla luce dei mutamenti di scenario macroeconomico. Chiaramente non è questa la specifica sede nella quale noi possiamo affrontare questo tema.

In questo contesto credo di poter dire che non andiamo a mettere in alcun modo in discussione quelle che sono le priorità, ma chiaramente le andiamo a declinare nella fase applicativa delle scelte di bilancio con un approccio di gradualità.

Il primo, come ho cercato di evidenziare in precedenza, di una posizione del Consiglio che porta comunque un bilancio 2015 di espansione rispetto a quello 2014 vigente e comunque non inferiore anche a quello che emergerebbe sulla base della considerazione delle ulteriori proposte di bilancio rettificativo fatte relativamente al 2014 dalla Commissione su cui, come sappiamo, relativamente a quell'anno, è ancora in fase di valutazione la posizione del Consiglio, però relativamente al 2015 ecco che la posizione del Consiglio diventa già un punto di partenza che rispetto all'anno precedente è vista come un punto di arrivo, quindi nessun ridimensionamento. Inoltre, a fianco di questo paletto, vi è l'altro che consiste nella dichiarazione annessa alla posizione del Consiglio che invita appunto la Commissione a presentare per il 2015 dei bilanci rettificativi ove se ne rendesse opportuna la presentazione, appunto, per questioni connesse ai pagamenti. Relativamente al tema della competitività per crescita e occupazione, quindi la rubrica 1a, vorrei ricordare comunque i numeri, perché con riferimento a questa rubrica la posizione del Consiglio ha fissato gli impegni a diciassette miliardi e cento, con una riduzione quindi rispetto alla proposta della Commissione di trecentoventiquattro milioni di euro, ma ciononostante con un aumento rispetto al bilancio 2014 di seicentoquaranta milioni di euro, e i pagamenti a 14,2 miliardi di euro, con una riduzione rispetto alla proposta della Commissione di 1,3 miliardi, ma ciononostante con un aumento rispetto al bilancio 2014 di ben 2,8 miliardi. Ed è anche importante, credo, sottolineare come assolutamente nessuna riduzione rispetto alla proposta della Commissione sia stata prevista nell'ambito di questa rubrica dal Consiglio relativamente alle risorse per le piccole e medie imprese, per l'investimento in ricerca ed innovazione attraverso il programma COSME, nonché per l'educazione e sviluppo delle competenze attraverso il programma Erasmus, mentre gli stanziamenti in pagamento per Horizon 2020 e Meccanismo per collegare l'Europa, su cui pur si sono concentrate buona parte delle riduzioni proposte dal Consiglio relativamente alla rubrica in questione, sono comunque cresciuti rispetto al 2014. Il programma CEF registra un incremento di stanziamenti in pagamenti di quasi il 60 per cento e Horizon 2020 di oltre il 30 per cento. Dopodiché il Consiglio è pienamente consapevole dell'estrema importanza del bilancio UE e del suo ruolo per rilanciare la crescita e l'occupazione, in particolare nell'attuale congiuntura di uscita da una protratta crisi economica. Il Consiglio auspica di assicurare un finanziamento adeguato delle priorità dell'Unione europea, in particolare per quanto riguarda la disoccupazione giovanile, il finanziamento di ricerca ed innovazione, nonché il sostegno alle piccole e medie imprese ma, come ricordavamo, lo stesso Consiglio non può esimersi dall'adottare un approccio realista nella preparazione del bilancio UE, basato sia sui tassi di utilizzo passati e presenti delle dotazioni sia sulla prevedibile capacità di assorbimento dei finanziamenti europei. Detto questo, nel ringraziarvi ovviamente per questo interessante e costruttivo scambio di vedute, sono certo che una buona comprensione delle nostre posizioni reciproche sarà la precondizione necessaria per arrivare all'accordo sul bilancio 2015 e credo per questo che la discussione di oggi costituisca un buon punto

Da parte della Presidenza italiana si farà il possibile per trovare un'intesa, con spirito costruttivo, nell'ottica di rispondere nel modo migliore alle aspettative dei cittadini europei, questo perché sappiamo bene che l'Europa ha bisogno di un bilancio che risponda adeguatamente alle istanze dei cittadini e su questo sono certo che insieme, Parlamento, Consiglio e Commissione, riusciranno, riusciremo, a trovare le giuste modalità per raggiungere tale traguardo.